Auf diese Geschichte muss ich kurz reagieren. Vor zehn, fünfzehn Jahren wurden wir noch als Illusionisten bezeichnet, als wir über den Klimawandel an sich gesprochen haben.

An die österreichische Ratspräsidentschaft Österreich ist wirklich gut im Ankündigungen Machen.

Aber hat Österreich den Einsatz des obersten Biodiversitätskillers, Glyphosat, oder seiner Produkte denn das läge in Ihrer Macht für Österreich verboten?

Also wenn es um die Taten geht, dann sieht es auf einmal dünn aus. Ich hoffe aber doch in einem Punkt noch auf Ihre Unterstützung. Wenn es darum geht, gene drive die neue Genmanipulationstechnologie, zu verbieten und ein Moratorium dafür zu unterzeichnen, hoffe ich doch noch, dass Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.